virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra um er að

eins og fram kom í stefnuræðu forsætisráðherra hér á alþingi þann þrítugasta og fyrsta maí síðastliðinn munu málefni yngstu og elstu kynslóðarinnar njóta forgangs hjá ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar ríkisstjórnin mun jafnframt leggja áherslu á að bæta kjör þeirra sem standa höllum fæti og vinna að víðtækari sátt í samfélaginu um aðgerðir meðal annars á sviði félagsmála frumvarp þetta miðar að því að bæta stöðu aldraða þetta er í fullu samræmi við þann vilja ríkisstjórnarinnar að bæta sérstaklega kjör aldraðra að því er varðar bætur almannatrygginga svo sem fram kemur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og sjöunda maí síðastliðnum í stefnuyfirlýsingunni segir um almannatryggingar að unnið verði að einföldun almannatryggingakerfisins og að samspil skatta tryggingabóta greiðslna úr lífeyrissjóðum og atvinnutekna einstaklinga verði skoðað sérstaklega til að tryggja meiri sanngirni og hvetja til tekjuöflunar og sparnaðar enn fremur segir að dregið verði úr tekjutengingum og skerðingum bóta í almannatryggingakerfinu meðal annars verði skerðing tryggingabóta vegna tekna maka afnumin og að skoðað verði hvort undanskilja megi hluta af lífeyrissjóðstekjum eldri borgara skerðingum í almannatryggingakerfinu þá segir að stefnt verði að hækkun frítekjumarks vegna atvinnutekna fyrir aldurshópinn sextíu og sjö til sjötíu ára og að almennt skerðingarhlutfall í almannatryggingakerfinu lækki í þrjátíu og fimm prósent að lokum segir í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að stefnt skuli að því að ríkissjóður tryggi ellilífeyrisþegum lífeyri frá lífeyrissjóði að lágmarki tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði virðulegi forseti kraftmikið efnahagslíf er forsenda þessara víðtæku umbóta í almannatryggingakerfinu eitt brýnasta verkefni ríkisstjórnar er að tryggja stöðugleika í efnahagslífinu í þágu heimila og atvinnulífs framangreindar umbætur verða tímasettar í ljósi þessara markmiða gert er ráð fyrir að settur verði á laggirnar samráðsvettvangur milli ríkisins aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga um aðgerðir og langtímamarkmið á sviði efnahags atvinnu og félagsmála

í þessum ákvæðum eru skilgreindar þær tekjur sem lagðar eru til grundvallar við útreikninga á fjárhæð ellilífeyris tekjutryggingar vistunarframlags vasapeninga og greiðsluþátttöku vistmanna í núgildandi ákvæðum segir að tekjur ellilífeyrisþega og vistmanna af atvinnu skuli hafa áhrif við útreikning á fjárhæðum þessara bóta og greiðsluþátttöku í frumvarpinu er lagt til að atvinnutekjur ellilífeyrisþega og vistmanna sem eru sjötíu ára eða eldri hafi ekki áhrif á fjárhæð bóta eða greiðsluþátttöku samkvæmt fyrstu og aðra grein frumvarpsins munu atvinnutekjur þeirra frá fyrsta júlí næstkomandi ekki hafa áhrif á útreikning ellilífeyris tekjutryggingar vasapeninga og vistunarframlags frá tryggingastofnun ríkisins og greiðsluþátttöku vistmanna í dvalarkostnaði á stofnunum fyrir aldraða ég tel að þessi ráðstöfun muni hafa mikil og jákvæð áhrif bæði þjóðhagslega og félagslega atvinnulífið og hagkerfið munu í auknum mæli njóta krafta og verðmætrar reynslu þeirra sem eru sjötíu ára eða eldri það er hægt að færa rök fyrir því að tekjuskattar og skattar á aukin umsvif muni að stórum hluta greiða aukinn kostnað ríkisins af þessu frumvarpi en það á auðvitað eftir að koma í ljós ef frumvarpið verður að lögum aldraðir gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og þeir hafa oft áhuga á að stunda launaða vinnu það er vel þekkt að flest fólk á öllum aldri hefur mikla ánægju af vinnu sinni vinnufélögum og því hlutverki sem þeir hafa á vinnustaðnum það er því mjög persónubundið hvort áhugi er fyrir því að hætta alfarið á vinnumarkaði þegar lífeyrisaldri er náð ég tel skynsamlegt að vinnumarkaðurinn bjóði upp á sveigjanleika því aðstæður eldra fólks eru mismunandi eins og allra annarra aldurshópa við megum aldrei gleyma því að við erum að fjalla um sjálfstæða einstaklinga ég tel mikilvægt að það myndist sátt í þjóðfélaginu um að bætur úr almenna tryggingakerfinu fyrir sjötíu ára og eldri skerðist ekki vegna atvinnutekna og litið verði svo á að þetta fólk hafi skilað sínu framlagi til samfélagsins ellilífeyrir frá lífeyrissjóðunum skerðist almennt ekki vegna tekna af atvinnu en þó er munur á þessum lífeyrisgreiðslum að á bak við ellilífeyrisgreiðslur lífeyrissjóðanna er sjóður eign sem myndaður hefur verið með iðgjöldum sjóðfélaganna og vinnuveitenda þeirra í áratugi greiðslur frá tryggingastofnun ríkisins eru aftur á móti fjármagnaðar af skattfé hverju sinni svokallað gegnumstreymi

áætlað er að árleg útgjöld vegna frumvarpsins verði á bilinu fimm hundruð sextíu til sjö hundruð milljóna króna erfitt er að meta kostnaðinn nákvæmlega þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um hve margir ellilífeyrisþegar verða nú fyrir skerðingu bóta eða meiri greiðsluþátttöku vegna atvinnutekna

virðulegi forseti ég tel brýnt að frumvarp þetta hljóti afgreiðslu á þessu sumarþingi þannig að tryggingastofnun ríkisins geti hafið framkvæmdina fyrsta júlí tvö þúsund og sjö ég leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar og til annarrar umræðu